Un lungo e articolato dibattito nelle commissioni parlamentari ha consentito di valutare bene la proposta della Commissione. Al di là però delle disposizioni normative restrittive, resto del parere che solo le campagne pubbliche di prevenzione e di informazione sugli effetti nocivi del fumo potranno scoraggiare dal fumare. Questo compito spetta agli Stati membri che hanno la responsabilità per la prevenzione della salute pubblica. Sono convinto che il divieto della vendita delle sigarette slim non sia una misura proporzionata al raggiungimento dell'obiettivo di dissuadere i giovani dal fumo, per cui mi discosterò dall'indicazione di voto del mio gruppo.